Práve táto oblasť bola kľúčom v konflikte a podľa vyhlásení medzinárodnej krízovej skupiny sa práve vývoj v tejto časti krajiny odrazí na osude celého Sudánu. Udrží krajina mier alebo znova upadne do nejakej vojny? V prípade, že by sa mala južná časť osamostatniť je potrebné podporovať čo najmierovejšiu tranzíciu. Preto by som chcela vyjadriť podporu Komisii, ktorá tvrdo odsudzuje použitie sily voči nevinným civilistom, voči ktorým zasiahla a naďalej zasahuje sudánska armáda a okupuje tento región.